Pięć miesięcy temu głosowałem za powierzeniem panu misji stworzenia Komisji Europejskiej, bo uważałem, że jest pan najlepszym z rozważanych wówczas kandydatów. Nie żałuję tamtego głosowania, ale dziś, kiedy dyskutujemy nad przedstawionym nam do akceptacji kolegium komisarzy, nie mogę ukryć swojego rozczarowania. Po zakończeniu procesu przesłuchań kandydatów na komisarzy wiem, że jest wśród nich wiele osób świetnie przygotowanych, ale wiemy niestety również, że znajdują się wśród nich osoby nie mające żadnego doświadczenia, które fatalnie wypadły podczas przesłuchań. Zdaję sobie sprawę, że w procesie wyboru składu Komisji ma pan ograniczone pole manewru. W pełni popieram prawo rządów narodowych do nominowania swoich kandydatów, mimo to uważam, że prezentowany skład nie jest optymalny.

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest niedawna decyzja o odwołaniu szczytu Unia Europejska Stany Zjednoczone. Czy naprawdę uważa pan, że ten skład kolegium zapewni Unii wzmocnienie jej pozycji? Na koniec chciałbym również wyrazić rozczarowanie, że w procesie przesłuchań kandydatów nie otrzymaliśmy wystarczających odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii bezpieczeństwa energetycznego.